Doteraz som si myslela, že stačí, ak majú spotrebitelia dostatok informácií a prístup k spravodlivosti, ak boli porušené základné zásady obchodného vzťahu. Ale spravodajkyňa nás v dôvodovej správe presviedča, že spotrebitelia buď informácie nepochopia, alebo nie sú priebojní, prípadne sa nevedia sťažovať.

Niektorí občania sú naozaj viac zraniteľní, napríklad starí ľudia či deti. Ich zraniteľnosť je však dôsledkom oslabenia rodinných a susedských vzťahov. Potrebujú medzigeneračnú solidaritu, a nie úradníkov, ktorí nakupujú za nich. Správu som podporila, ale problém zraniteľných občanov treba riešiť v širších súvislostiach, lebo ináč sa bude len zhoršovať a nepomôže ani európska legislatíva.